Monsieur le Président, conformément à l'article 110 du règlement intérieur, nous sommes rassemblés pour traiter du compte rendu de la Présidence suédoise je salue son Premier ministre, qui a assuré une présidence courageuse, utile et efficace mais nous sommes également rassemblés pour examiner le compte rendu du Conseil européen des 10 et 11 décembre dernier. À ce sujet, je voudrais attirer l'attention du président de la Commission qui est la gardienne des Traités et de leur application, sur l'article 15, paragraphe 6, du traité sur l'Union européenne, qui prévoit que c'est le président du Conseil européen qui doit présenter un rapport à la suite de chacune des réunions du Conseil européen.